frú forseti það er nú svo að sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið sjávarútveginum gríðarlegt tjón á umliðnum árum og áratugum þetta tjón hefur valdið því að landsbyggðin hefur farið mjög illa út úr þessum verkum flokksins þetta hefur verið einn höfuðatvinnuvegur landsbyggðarinnar sjávarbyggðanna og það má segja að til dæmis vestfirðir hafa farið mjög illa út úr þessum óhæfuverkum sem sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir fyrst var þessi fiskveiðistjórn gerð í því augnamiði að vernda þorskstofninn en allt kemur fyrir ekki og alltaf berast nýjar og nýjar slæmar fréttir af afkomu þorskstofnsins nú síðast fór haustrall hafrannsóknastofnunar sex prósent niður og einhverra hluta vegna fékkst ekki að ræða það hér á hinu háa alþingi í fyrirspurnatíma þingsins hér á mánudaginn að ræða þessi ótíðindi en þetta var gert í því augnamiði að það væri verið að byggja upp stofninn með þeim forsendum var þetta kerfi sett á stofn síðan hafa komið einhver hagræn rök en þau hafa bara alls ekki gengið eftir frú forseti meðal annars hefur það sýnt sig að það hafa runnið út úr atvinnugreininni sem samsvarar á síðustu tíu árum að minnsta kosti þeirri upphæð sem svarar til tveggja kárahnjúkastíflna hvorki meira né minna þar að auki hefur verðmæti sjávarfangs sem er flutt til útlanda ekkert aukist á umliðnum árum og jafnvel minnkað

eru nýliðar og þeir þurfa að búa við afar slæm samkeppnisskilyrði þeir vísuðu hér erindi til samkeppnisstofnunar fyrir bráðum sex árum síðan og fengu þá úrskurð um það að sjávarútvegsráðuneytið ætti að bæta stöðu þeirra og það kom úrskurður í löngu máli og með ýmsum úrbótum sem var lagt til að sjávarútvegsráðuneytið

það í þessum úrskurði ég vil því spyrja hæstvirtan sjávarútvegsráðherra hvort hann hafi að einhverju leyti farið eftir þessum úrskurði eða áliti samkeppnisstofnunar og hvaða gögn liggi fyrir í ráðuneytinu